Herr Präsident, Kolleginnen und Kollegen!

Die Wählerinnen und Wähler in Irland hatten als einzige die Möglichkeit, ihre Entscheidung schon vor anderthalb Jahren direkt zu treffen. Wenn man Bürgerentscheide will, muss man ihr Ergebnis akzeptieren, auch wenn einem das Ergebnis nicht gefällt. Die Regierung in Irland hat gegen dieses Demokratieprinzip verstoßen und ein zweites Referendum durchgeführt, auch auf Druck anderer Mitgliedstaaten. Nun haben sie ihr gewünschtes Resultat. Wir Linken halten am Demokratieprinzip fest, aber unsere Sorge über die politische Ausrichtung in der EU bleibt bestehen. Dass wir nicht die Einzigen sind, zeigt übrigens auch die Zahl der Neinstimmen in Irland.

Politik hat damit zur Ausweitung von Armut und Ungleichheit in Europa geführt. Außer Absichtserklärungen hat sich in Richtung Finanzmarktregulierung bislang wenig bewegt. Im Gegenteil, während die Arbeitslosenzahlen steigen, erwarten die Großbanken schon wieder kräftige Gewinne. Der Lissabon Vertrag schreibt diese Politik der Marktwirtschaft mit freiem Wettbewerb fort.

Wir fordern stattdessen ein grundsätzlich anderes Herangehen an soziale Herausforderungen. Unser Ziel ist die Einführung einer sozialen Fortschrittsklausel, mit EU weit gültigen Mindestlöhnen. Gleiches Entgelt für gleiche Arbeit am gleichen Ort.

Die zweite Kritik Die Forderung an die Mitgliedstaaten, ihre militärischen Fähigkeiten schrittweise zu verbessern, ist unvereinbar mit linken Zielen, genauso wie die Verankerung einer Rüstungsagentur im EU Primärrecht. Weltweiten militärischen Missionen zur Interessendurchsetzung werden wir nicht zustimmen. Einen solchen Vertrag wollen wir nicht, wir wollen einen Vertrag der Abrüstung, nicht der Aufrüstung. Es ist schon paradox, deshalb als Europagegner bezeichnet zu werden. Wer in Europa für Aufrüstung wirbt, gilt als Freund Europas, wer in Europa für Abrüstung wirbt, gilt als Feind Europas.